Domnívám se, že právě probíhající proces přistoupení je jednou z nejvhodnějších možností, jak podpořit reformy, které musí Turecko podstoupit jak v oblasti lidských práv, práv žen, soudnictví i nutných reforem v oblasti zemědělství. Uvědomme si, že Turecko je šestým největším obchodním partnerem EU. A bude hrát i důležitou roli při výstavbě energetických tras pro dopravu plynu i ropy, které Evropa nutně potřebuje ze sousedních zemí do Evropy. Pozitivním krokem jsou rozhodně i aktivity spojené s bojem proti terorismu a s návrhem nové ústavy spojené s rozsáhlými rozhovory s rozmanitou občanskou společností.